În primul rând, vreau să mulțumesc și eu doamnei raportor pentru raportul foarte bun pe care a reușit să îl facă, pentru negocierile pe care le a dus cu Comisia și cu Consiliul. Chiar dacă nu a reușit să impună Marca patrimoniului cultural al Uniunii Europene, Marca patrimoniului Europei este, totuși, foarte bună, și proiectul în sine este foarte bun. Sunt convins că, dacă va urma traseul proiectului Capitale culturale europene, va fi unul de foarte mare succes. Este o inițiativă foarte bună, cu atât mai mult cu cât aduce la un loc proiecte transnaționale. Mai multe state lucrează împreună pentru a împărtăși aceleași valori și aceleași tradiții pe care le au de sute de ani împreună. Eu vin dintr un oraș aflat la granița de est a Uniunii Europene, poate cel mai mare oraș cultural la granița de est, la doar 10 km de graniță, dar am fost și în Santiago de Compostela, practic la granița de vest a Uniunii Europene două centre culturale care au foarte multe lucruri în comun dar, de asemenea, foarte multe

Unul este centru ortodox de pelerinaj, altul centru catolic de pelerinaj. Cel mai bine vedem valorile pe care le avem în comun atunci când ieșim în afara granițelor Uniunii Europene, atunci când mergem pe alte continente. Atunci avem imaginea foarte clară a valorilor pe care le împărtășim de sute de ani, a faptului că avem o cultură comună, că avem anumite trăsături care ne diferențiază de celelalte popoare, și Marca patrimoniului cultural al Uniunii Europene, Marca patrimoniului cultural al Europei își are sensul atunci când ieșim în afara granițelor Uniunii Europene, Eu vă felicit încă o dată pentru acest raport și am convingerea că va fi un proiect de succes.